Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, come Lei sa, nel corso degli ultimi anni si sono evidenziati alcuni fenomeni negativi in Europa. Il primo è oramai acclarato, senza un'armonizzazione fiscale non c'è una politica di crescita degna di questo nome. Non solo, ma la mancata lealtà sul piano dei comportamenti fiscali da parte delle imprese normalmente penalizza le più piccole, cioè quella parte più attiva e più stimolante del nostro modo di produrre. Nello stesso tempo ha preso corpo una concorrenza sleale tra gli Stati e tra le imprese, perché se invece di investire in ricerca ed innovazione del prodotto e del processo, le aziende vanno alla ricerca del luogo dove pagare meno tasse, noi non saremo mai competitivi nel sistema globale. Per questa ragione le raccomandazioni che sono contenute nella relazione di iniziativa legislativa sono molto importanti. Abbiamo bisogno di una base comune perché le tasse vengano pagate allo stesso modo in ragione delle caratteristiche dell'impresa. Abbiamo bisogno di una rendicontazione, paese per paese, perché tutto sia trasparente e le tasse si paghino lì dove si produce ricchezza.